forseti vill vekja athygli á því að ráðgerðir eru þrír fundir í dag og hefst annar fundurinn þegar að loknum þeim fyrsta um klukkan fimmtán þrjátíu hlé verður á þingfundi milli klukkan fjögur og sex meðan þingflokksfundir